Señora Presidenta, señor Comisario, quiero saludar el acuerdo al que ha llegado este fin de semana la Cumbre Europea para salvar el euro. Pero quiero igualmente llamar su atención sobre el problema que afecta a las regiones europeas que cumplen con los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para considerarse fiscalmente autónomas.

Durante 30 años, gracias a ello, hemos apoyado la economía real y apostado por la internacionalización, la innovación, la formación y la economía social.

Los resultados son conocidos y nuestro esfuerzo continuado de 30 años padece ahora una prima de riesgo que no merecemos. La situación mina el prestigio de nuestras empresas y encarece el interés al que se financian. Pido por ello, formalmente, que se busquen soluciones y un encaje en Europa para esta paradoja, que es otra buena razón para lo que algunos llaman tensión territorial.